sind, dann ist es ganz notwendig, dass wir diese Aktivität fortsetzen.

nehmen! Wir waren vor wenigen Tagen in den USA und haben mit unseren KongresskollegInnen geredet.

Es ist völlig unverständlich allerdings eine Fortsetzung der bisherigen Politik auch der letzten Jahre dass in der Frage der Siedlungsentwicklung eine sehr zwiespältige Haltung eingenommen

zu sehen. Was hat Israel zu verbergen, dass es verhindert, dass Parlamentarier nach Gaza